Hvala za besedo in hvala za vprašanje. Odgovorila bom v delu, ki se nanaša na področje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Uvodoma naj pojasnim, da imajo starši otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo po zakonu starševskem varstvu in družinskih prejemkih, pravico do dodatka za nego otroka, ki se prizna na podlagi mnenja zdravniške komisije. Pravica traja od osemnajstega leta oziroma do šestindvajsetega leta, če se otrok šola. Višina dodatka za nego otroka znaša sto evrov, razen za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane otroke ali otroke z nekaterimi boleznimi s seznama hudo, hudih bolezni, pa znaša dvesto evrov. Starši s temi so upravičeni tudi do delnega plačila za izgubljeni dohodek, če zapustijo trg dela, da bodo negovali in varovali svojega otroka. Eden od staršev v tem primeru prejema nadomestilo plače v v višini sedemsto štiriintrideset cela petnajst evrov mesečno, najdlje do osemnajstega leta starosti otroka. Starši otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, so upravičeni tudi do nekaterih drugih pravic, kot je podaljšanje starševskega dopusta oziroma starševskega dodatka, pravice do krajšega delovnega časa, pravice do pomoči pri nakupu vinjete ter nekaterih drugih pravic po drugih predpisih. V lanskem letu so bile že sprejeti je bilo sprejetih že nekaj izboljšav na tem področju. Do delnega plačila za izgubljeni dohodek je po novem upravičen tudi zakonec oziroma zunajzakonski partner, ki dejansko neguje in varuje otroka svojega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja in ne samo eden od staršev. Staršem se več ne ukine pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, če otrok zaradi zdravljenja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo več kot trideset dni, če je otrok na primer dlje časa hospitaliziran. Prav tako je eden od staršev upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek v sorazmerni višini, če je otrok na primer zaradi šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, pa vsaj devetdeset dni preživi doma, na primer med vikendi, počitnicami, v času bolezni. Zavedamo se, da so zneski, da bi zneski lahko bili višji, zato že pripravljamo novelo zakona, s katero bi zvišali znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek na znesek minimalne plače, kar je bil tudi od eden od predvidenih ukrepov Resolucije o družinski politiki za leto dva tisoč osemnajst- dva tisoč osemindvajset - "vsem družinam prijazna družba". V juliju dva devetnajst se bodo po dolgem času uskladili transferji z rastjo cen življenjskih potrebščin, torej tudi dodatek za nego kot delno plačilo za izgubljeni dohodek.